Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, l'importance de la question du changement climatique n'est plus à prouver.

La Conférence de Copenhague est apparue aux yeux du monde comme une occasion unique, pour les dirigeants mondiaux, de témoigner, d'agir et de corriger les effets de ce processus qu'est le changement climatique. L'Union européenne était au premier plan de cette tribune, non seulement grâce à la législation audacieuse qui est la nôtre en matière de limitation de l'impact de nos activités sur le climat, mais également parce que l'Europe représente une union de pays qui peut réellement faire une différence. Certes, l'issue de la Conférence de Copenhague ne peut que laisser un goût d'insatisfaction, mais je me refuse à parler d'échec. Le monde s'est accordé sur la question d'une limitation de l'augmentation de la température à deux degrés, et ce même pour un des pays les plus réticents comme la Chine.

Bien d'autres ont également montré de grandes ambitions quant aux objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Je pense au Japon et à la Norvège. De plus, il faut également souligner ce point très positif qu'a été le consensus réalisé, concernant l'urgence d'un mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation. Un texte spécifique et unanime a été obtenu sur la mise en place du mécanisme dit REDD pour réduire la déforestation et permettre ainsi le stockage naturel de CO 2 Loin d'un accord contraignant, mais clairement dans la ligne d'un accord politique, l'issue de Copenhague doit nous conduire à nous interroger sur les raisons d'une telle déception. Je me suis rendue à la conférence de Copenhague comme nombre de mes collègues, avec cette volonté de participer, d'aider, de voir agir une Europe négociatrice, une Europe leader. Ma déception a été grande car l'Europe n'a clairement pas eu la place qu'elle méritait dans les négociations, et d'autant plus s'agissant du Parlement européen. Pour s'imposer, l'Europe doit se montrer plus forte sur le sujet. La réunion de nos ministres sur l'environnement à Séville n'a pas débouché, et nos responsables se sont montrés incertains, hésitants, et nous restons divisés sur nos objectifs. J'espère que M me Hedegaard, forte de ses propositions et de ses engagements pris devant la commission de l'environnement, saura remettre à niveau les ambitions de l'Union européenne.